frú forseti það má með sanni segja eins og háttvirtur þingmaður guðfinna bjarnadóttir benti á hér áðan að minn tími sé kominn í þessum ræðustól eða hvað þar sem dagskrá þingsins gjörvallri dagskrá þingsins í dag er haldið uppi af hverju fjórum fyrirspurnum frá undirritaðri og varða þær allar umhverfismál fyrirspurnir sem voru lagðar fram hér löngu áður en til þessa svarta mánudags kom hvað veldur við venjulegar aðstæður væri þetta fagnaðarefni að fá þann tíma sem maður þarf hér í ræðustól alþingis undir sín hugðarefni en því miður ber þetta ekki vott um annað en málefnafátækt ríkisstjórnarinnar sem ekki skilar neinu hér inn í þennan sal ég vil taka undir þau orð sem hér voru látin falla áðan og kröfur um annað verklag á alþingi það stendur upp á ríkisstjórnina og stjórnarflokkana að koma hér með þessi alvörumál inn í þingið við sitjum uppi með ríkisstjórn sem treystir hvorki þingi né þjóð fyrir því sem þau eru að pukrast með

er ekki mjög skemmtileg staða ég átti um tvennt að velja ég auðvitað kýs að halda hér uppi sóma þingsins og flytja mínar fyrirspurnir þær eru fjórar sú fyrsta er til hæstvirts iðnaðarráðherra og er ég nú langt komin með ræðutíma minn þar um ég er í þessari fyrirspurn að vekja athygli á mikilli aukningu sem hefur orðið á loft voru brennisteinsvetni og mælst hefur mikil aukning á á mælistöðinni við grensásveg í reykjavík og þar sem það tengist beint framkvæmdum á hellisheiði það er ekki aðeins að mælingar sýni þetta heldur hefur orðið vart við mikil óþægindi vegna lyktarmengunar mosi hefur drepist í stórum stíl bæði á hellisheiði og í kringum svartsengi og það blasa við áberandi brún brennisteinsmöstur í gömlu búrfellslínunni sem núna heitir líklega sogslína loks má til nefna að bílastæði starfsmanna enda þótt fjöldinn allur af fólki vinni við hellisheiðarvirkjun þá eru bílastæði starfsmanna tóm vegna þess að gler og málmur tærast svo fljótt þarna upp frá menn láta ekki bílana sína standa þarna part úr degi einu sinni þetta er sem sagt tilefni þeirrar fyrirspurnar sem hér